Deswegen müssen wir feststellen, dass der Vollzug nicht funktioniert. Meine Bitte wäre, dass die Kommission neben den vorliegenden Aktionsplänen schneller vorankommt. Dass wir schneller in der Lage sind, die Standards, die uns wichtig sind, in der Europäischen Union auch wirklich durchzusetzen und umzusetzen.

Die Solidarität ist unbestritten. Wir wollen helfen, mit dem europäischen Flüchtlingsfonds und mit Frontex, mit konkreter praktischer Hilfe, sowohl im Fall Griechenland dort wird es schon praktiziert als auch im Fall Lampedusa Italien. Die europäische Solidarität steht nicht in Frage.